Gospodine predsjedavajući, dorada i jačanje Schengenskog informacijskog sustava prijeko su potrebni budući da pritisak na vanjske granice Unije ne jenjava, a s njime ni sigurnosne prijetnje za naše građane. Rješenja predstavljena u izvješćima predstavljaju napredak u odnosu na dosadašnju praksu. Doista je zapanjujuće to da je Komisija učinila toliko malo da se usklade kriteriji za upozorenja u svrhu odbijanja ulaska u schengenski prostor. Predložene izmjene konačno ispravljaju očite pogreške, a posebno mi je drago što se i osobe osuđene za terorizam uvrštavaju među nepoželjne.

Hrvatska je napokon dobila pristup Schengenskom informacijskom sustavu, što će joj olakšati put prema članstvu u Schengenu.